Należy podkreślić, że mówimy o uchodźcach, czyli ludziach, którzy uciekają przed wojną, którzy chcą ratować życie swoje i swoich bliskich. Co się więc stało dzisiaj w Europie, że coraz więcej osób jest przeciwko nie tylko imigrantom, ale przeciwko uchodźcom? Dlaczego rosną nastroje ksenofobiczne? Po pierwsze każdy, kto przybywa do Europy, musi zaakceptować i szanować naszą europejską kulturę, tradycje i europejskie wartości. Bez tego nie ma szansy na akceptację. Po drugie nie zapominajmy, że Unia Europejska boryka się z dużym bezrobociem, imigracją swoich obywateli. Europejczycy nie rozumieją, dlaczego ich prawa i pomoc socjalna mają być czy nawet niekiedy już są mniejsze niż pomoc skierowana do uchodźców. Trudno dzisiaj o dobrą politykę, która walczy z wykluczeniem społecznym uchodźców. Jednakże bez nauki języka, bez edukacji uchodźców, zwłaszcza kobiet i dzieci, bez szczerej odpowiedzi na pytanie dlaczego coraz więcej Europejczyków jest przeciwko imigrantom i uchodźcom, bez zrozumienia i akceptacji mieszkańców Europy każda, nawet najlepsza polityka, jest skazana na klęskę.